Señor presidente, cada vez somos más conscientes del alcance de la crisis ecológica a la que nos enfrentamos, y no es por las políticas o por los líderes —como estamos viendo— europeos, sino por la sociedad civil organizada, especialmente por los jóvenes.

En Madrid Central se ha conseguido reducir drásticamente esta contaminación. Y es una vergüenza —es una vergüenza— que Gobiernos conservadores, que sistemáticamente han incumplido la legislación medioambiental, quieran ahora revertirlo.

Debemos estar a la altura de las peticiones de los millones de ciudadanos que nos piden cambios en políticas medioambientales. No podemos permitir que, por razones puramente sectarias, esto se revierta.